Señor presidente, mis colegas y el ponente ya han hablado de nuestro mandato, así que me gustaría aprovechar esta ocasión para recordar al Consejo —que no está, pero que seguro que nos está escuchando— que su posición sobre el presupuesto de 2018 debe ser coherente con las prioridades políticas de la Unión —políticas que ellos mismos deciden en sus reuniones— y que, por lo tanto, debería contener una verdadera posición política y no ser un mero ajuste contable en el que se recorta el presupuesto sin tener en cuenta las necesidades. Y cuando hablamos de necesidades, nos referimos a cosas muy concretas necesitamos un modelo de crecimiento sostenible basado en la investigación, en la innovación, que cree empleo de calidad, capaz de hacer frente al reto de la migración y de los refugiados o al cambio climático. Y por eso necesitamos medios suficientes para estos programas, porque sabemos que funcionan y que reflejan el enorme valor añadido de la Unión Europea. Y, por último, quiero recordarles que, cuando hablamos de presupuestos, Consejo y Parlamento Europeo —ambos— somos Autoridad Presupuestaria y que, por lo tanto, negociamos en pie de igualdad.